Sper ca toate aceste propuneri să fie bazate pe o consultare intensivă cu industria și pe tehnologiile care există acum și care pot fi puse în practică. Sper că veți lua măsuri în ceea ce privește utilizarea programului Orizont Europa. Dacă tot este o stare de urgență, cum spun unii, atunci să utilizăm Orizont Europa sută la sută pentru inovare și nu pentru cercetare fundamentală în această direcție și atunci probabil că vom avea succes. Și vă mai cer să revedeți capitolul Global. Acolo trebuie